Nakonec návrh obsahuje i návrh na prodloužení plánovacího období ze sedmi let na pět plus pět, tedy na deset let. To je ta část, se kterou já osobně plně nesouhlasím, protože se domnívám, že sedmileté období je optimální, máme s ním dobré zkušenosti. Na druhou stranu velmi oceňuji to, že Evropský parlament podpořil navýšení programu Erasmus, který je klíčový pro mladé lidi, podpořil navýšení výdajů na bezpečnost a podpořil nakonec také jízdenku pro mladé od osmnácti let, která je takovým pilotním programem pro mládež Evropské unie. Oceňuji tedy práci kolegů na této zprávě, kterou jsem mohla podpořit.